Monsieur le Président, les technologies d'accès à Internet progressent à une vitesse considérable. Il est maintenant enfantin de se connecter à Internet à partir d'un ordinateur, d'un téléphone mobile ou d'une tablette numérique, que ce soit à la maison ou dans un lieu public. Cet accès généralisé est une chance, mais aussi un danger pour nos enfants. En effet, Internet se transforme facilement en une zone de non droit. Les jeunes utilisateurs, qui surfent en moyenne deux heures par jour, sont souvent exposés à des images et contenus inappropriés, violents ou pornographiques, et sont les cibles faciles d'escroqueries ou de harcèlements.

Elle doit coordonner les actions de filtrage des États membres et trouver un équilibre entre la protection des enfants et les garanties des libertés fondamentales. Il est essentiel que l'Union et les États membres renforcent à la fois les mesures coercitives pour lutter contre les abus, mais aussi les mesures éducatives et pédagogiques pour sensibiliser les enfants, les parents et les éducateurs aux dangers du numérique.